Jak daleko chcemy budować wspólny rynek w tej dziedzinie?

Jak daleko wielcy i mocni są gotowi wziąć pod opiekę tych słabszych, nieprzygotowanych, w sytuacji kryzysu?

Ale gdy przypomnę sobie ambitne pierwsze zamierzenia, to chcieliśmy iść dalej. Dla Socjalistów i Demokratów najważniejsze słowo w tytule tego sprawozdania to bezpieczeństwo. Ale to bezpieczeństwo pisane z małej litery, bezpieczeństwo prostych ludzi, którzy płacą za rachunki, czytają gazety i dowiadują się, że ktoś im ten gaz może po prostu wyłączyć. I myślę, że z punktu widzenia ich interesów, z punktu widzenia ludzi, którzy się boją, co zimę boją się, że ktoś im gaz wyłączy albo będą płacić więcej, to jest sprawozdanie, które redukuje trochę ich strach, i bardzo dobrze, że zostało tak zaproponowane. Ale też powiedzmy sobie wprost, gdy doszło do dyskusji o tym, kto i w jakich warunkach może definiować stan zagrożenia, jeśli chodzi o dostawy gazu, tutaj zgody nie było. Proponowano, że może to zrobić jeden zagrożony kraj. Gdy pierwsza propozycja mówiła o tym, że mogą to zrobić dwa kraje, też upadła. Dzisiaj mamy bliżej nieokreśloną definicję, że dalej nieokreślone organy będą na ten temat dyskutować.